Señor presidente, efectivamente, en el año 2008, la Comisión presenta la Directiva contra la discriminación para minorías religiosas —para el caso de la religión— y en caso de discapacidad, de edad o de orientación sexual. Son muchos los colectivos que están sometidos a discriminación y, once años después —yo llevo aquí diez años—, seguimos en el debate dos mil, tras miles de resoluciones del Parlamento en las que se pide al Consejo que deje de bloquear esta Directiva. Es una Directiva que habla de convivencia es una Directiva que habla de tolerancia es una Directiva que habla de derechos fundamentales

Eso es el ADN de este Parlamento y es el ADN de la Comisión y del Consejo. Y el Consejo se pone en contra por un mal entendido principio de subsidiariedad, porque hablamos de igualdad en la educación, en la protección social, en el acceso a bienes y servicios o en la atención sanitaria. Hemos aprobado un pilar social porque a Europa le faltaba alma social, y tenemos una Directiva de igualdad bloqueada en el Consejo ochenta millones de personas discapacitadas están esperando que seamos coherentes. Si hemos aprobado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ¿cómo podemos tener esa Directiva en un cajón once años, porque algún Estado miembro cree que conculca el principio de no sé qué? Por lo tanto, hago un llamamiento al Consejo y a la Comisión o bien hacemos un procedimiento de mayoría cualificada o bien el Consejo reflexiona y se cree de verdad lo que es la igualdad.